Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek és a többi árnyék jelentéstevőnek a kiváló együttműködést. Az ügynökségekre vonatkozó mostani mentesítési eljárás azért is különleges, mert hosszú idő után első alkalommal a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottság az összes ügynökség mentesítésének megadását javasolja. Az idei évben minden ügynökség megkapta a megbízhatósági nyilatkozatot az Európai Számvevőszéktől, a zárszámadási eljárás során pedig a még nyitott kérdéseket is sikerült tisztázni az ügynökségekkel. Az ügynökségek pénzügyi helyzete és működésük szabályossága az elmúlt években folyamatosan javult.

Azt gondolom, hogy a common approach megközelítés, az ügynökségek működésének egységesítése hatékony volt, és már most egy sokkal rendezettebb és átláthatóbb ügynökségi struktúra alakult ki.

Ezeket a kisebb kifogásokat a jelentéstevő feldolgozta a mentesítési jelentésekben, az ügynökségek ígéretet tettek ezen problémák orvoslására. A következő években arra kell majd koncentrálnunk, hogy az ügynökségek átláthatóságát, hatékonyabb működését tovább erősítsük, és ahol szükség van még intézkedések meghozatalára, ott segítsük az érintett ügynökségeket.